Der Plan, Asylanten, die bereits in ein angrenzendes Drittland wie z.

die Ukraine geflüchtet sind, in die EU zu holen, weil hier der Lebensstandard höher ist, ist also überhaupt nicht verständlich. Und gerade in der Wirtschaftskrise kann man über solche Vorschläge nur den Kopf schütteln.

Und die Grundversorgung der Asylanten an das staatliche hohe Sozialniveau anzugleichen, ist realitätsfern und nicht zu finanzieren.